Herr Präsident, liebe Kollegen! Die integrierte Meerespolitik ist ein zukunftsweisendes Thema. Die immer intensivere Nutzung der Meere durch den Seeverkehr, für maritime Wirtschaft, Offshore Energien und auch die Fischerei muss gemeinsam weiterentwickelt werden.

Die verschiedenen maritimen Sektoren müssen verantwortlich und rücksichtsvoll zusammenarbeiten. Dabei können sich Nutzung und Schutz der Meere nicht widersprechen, sondern sie bedingen einander, denn nur ein gesundes Meer kann uns alle tragen. Ich möchte daher die gute Kooperation der Anrainerstaaten in der Ostseestrategie hervorheben, die die dynamische Entwicklung der Fischereiwirtschaft, der Umwelt, der Infrastruktur und des Tourismus der Küstenregionen gemeinsam fördern. Besonders die schwächere Position der Fischerei darf nicht aus den Augen verlorengehen, denn sie wird oft als nachrangig betrachtet, ist aber als Lebensmittellieferantin ein unverzichtbares Glied der Küstenwirtschaft. Ich beglückwünsche meine Kollegin zu diesem guten Bericht.